Azt hiszem mindannyian egyetértettünk abban, hogy az Európai Unió számára Ukrajna területi nagyságából kifolyólag, népessége nagyságából kifolyólag egy stratégiailag fontos állam, ha lehet úgy mondani, kulcsfontosságú állam az Európai Unió számára.

Én kifejezetten szeretném, hogyha a jelentésbe bekerülne, illetve a követeléseinkben az aggodalmainkat kifejeznék a kisebbséggel kapcsolatban. A helyi oktatásnak a segítése, tehát a kisebbségi oktatásba, a kisebbségi nyelvhasználat tekintetében, illetve különböző emlékművek megrongálása is szóba jön, adott esetben a kárpátaljai magyarság kisebbsége rovására. És a másik pedig, hogy nagyon hiányolom, hogy nem kellően hangsúlyosan szólaltunk föl az önkormányzati választások csalásával kapcsoltban.